Natomiast jest jedna rzecz niepokojąca, otóż bardzo efektywnym środkiem karania ludzi jest kara śmierci, i dlatego właśnie kierowcy łamią różne przepisy, ale nigdy czy prawie nigdy nie wymuszają pierwszeństwa, bo za to grozi kara śmierci na miejscu. Otóż w tym sprawozdaniu nie ma ani słowa o jednym zagrożeniu, jakim jest wprowadzenie pojazdów autonomicznych. Jeżeli pojawią się pojazdy autonomiczne, to kierowca tego pojazdu nie będzie się bał umrzeć. Gwarancją bezpieczeństwa jest to, że inni kierowcy boją się umrzeć, i dlatego nie wymuszają pierwszeństwa. Jeżeli pojawią się pojazdy autonomiczne, to koniec z wszelkim bezpieczeństwem na drogach. Będę się bał jeździć po takiej drodze i o tym w sprawozdaniu nie ma ani słowa, a to jest podstawowe zagrożenie.